Mówiąc o lepszym stanowieniu prawa musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że to wszystko zaczyna się tutaj, w instytucjach unijnych, a więc także w Parlamencie Europejskim. Możemy i oczywiście powinniśmy zwracać uwagę państwom członkowskim na opóźnienia, błędne lub skomplikowane przepisy uzupełniające przy wdrażaniu poszczególnych dyrektyw czy nakładanie w ustawodawstwie wewnętrznym bardziej restrykcyjnych wymagań niż te, które są rzeczywiście zawarte w regulacjach wspólnotowych. Jednak najpierw sami musimy zwrócić naszą uwagę na te elementy procesu legislacyjnego, które możemy sami poprawić, by prawo wychodzące z naszej Izby było lepsze. Inteligentne regulacje, o których mówi w swoim sprawozdaniu kolega Karim, to już nie tylko przepisy jasne i czytelne, to przepisy, które powstają w oparciu o dokładne i niezależne oceny wpływu, które są konsultowane ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Niezwykle jaskrawym, bardzo często przywoływanym przykładem jest sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku unijnym.

Niemniej jednak to właśnie te jednostki, te podmioty nadal doświadczają pewnej ignorancji ze strony ustawodawcy, nadal borykają się ze zbyt wysokimi kosztami i obciążeniami administracyjnymi, nadal ich sytuacja jest zbyt rzadko uwzględniana w procesie tworzenia prawa, choć nawołuje do tego Small Business Act.

Wydaje się jednak, że to ostatni moment, by przestać tylko dyskutować o potrzebie poprawy otoczenia prawnego dla małych i średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, ale wdrożyć te przepisy w życie.